herra forseti hinn sautjánda mars árið tvö þúsund og sjö var samþykkt á alþingi hér þingsályktunartillaga þar sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra var falið að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi og skyldi leitin hefjast á árinu tvö þúsund og átta það var drífa hjartardóttir háttvirtur þingmaður sjálfstæðisflokks í suðurlandi sem var fyrsti flutningsmaður þessarar þingsályktunartillögu en auk hennar voru á tillögunni fimm þingmenn úr öllum flokkum þessi tímamótasamþykkt alþingis átti sér langan aðdraganda en allt frá árinu tvö þúsund hafði árni heitinn ragnar árnason þingmaður lagt á það áherslu hér í málflutningi og tillögugerð að auka fræðslu um þennan sjúkdóm og á mikilvægi þess að fólk þekkti fyrstu einkenni hans árni var ásamt sautján öðrum þingmönnum úr öllum flokkum flutningsmaður þingsályktunartillögu sem var samþykkt hér á árinu tvö þúsund og tvö um að gerðar skyldu tillögur um hvernig standa skyldi að forvörnum og leitarstarfi síðan birti nefnd á vegum landlæknisembættisins klínískar leiðbeiningar og mælti með að skimun fyrir ristilkrabbameini yrði framkvæmd en þá höfðu finnar hafið slíka skimun

krabbamein í ristli er annað algengasta krabbameinið sem greinist á íslandi og er önnur algengasta dánarorsökin af völdum krabbameina á landinu hundrað tuttugu manns greinast árlega með krabbamein í ristli konur jafnt sem karlar og látast fimmtíu af hans völdum áhættan vex með hækkandi aldri sextíu og sjö prósent þeirra sem fá ristilkrabbamein eru sjötíu og fimm ára og eldri en þess eru dæmi að fólk miklum mun yngra jafnvel niður í fjörutíu fjörutíu og fimm ára fái þennan sjúkdóm alþingi lagði óvenjulega mikla áherslu og með mikilli samstöðu á þessa leit eða skimun eins og þetta mun kallað og því er forvitnilegt að heyra nú á nýbyrjuðu ári hvað undirbúningnum líði og hvenær þessi samþykkt þingsins kemur til framkvæmda ég hef því lagt fram eftirfarandi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra hvað líður undirbúningi að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi sem hefjast á á árinu tvö þúsund og átta samanber ályktun alþingis frá sautjándu mars tvö þúsund og sjö